Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kollegen! Der kontinuierliche Anstieg der Treibstoffpreise stellt für viele Unternehmen in der Europäischen Union eine zusätzliche Belastung dar. Insbesondere die europäischen Fischer leiden unter diesem Preisanstieg, denn sie können die zusätzlichen Kosten nicht einfach durch Mehrfang oder bessere Preise ausgleichen.. Die gegenwärtige politische Lage in Nordafrika und im Nahen Osten hat die Situation noch verschärft. Wir müssen daher überprüfen, wie sich der Anstieg der Treibstoffpreise auf die Wirtschaft und die Beschäftigung in der EU auswirkt. Welche Sektoren sind besonders gefährdet und wie könnte eine Unterstützung aussehen, ohne dass es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt? Wir fordern daher die Kommission auf, dies zu prüfen. Es ist wichtig, dass wir der europäischen Fischereiwirtschaft Rückendeckung geben, auch um unsere Abhängigkeit von Importen aus Drittstaaten nicht größer werden zu lassen. Wir stehen vor der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik, daher sind wir besonders verpflichtet, auch bei diesem Thema umsichtig und nicht vorschnell zu handeln.